Salut această dezbatere, dar o consider deja un stereotip în practica politică și parlamentară. Aș fi vrut ca această dezbatere să aibă loc într o cu totul altă situație, și nu ca un efect al sărbătoririi zilei de 8 martie, când încercăm să facem o analiză a modului în care este implementat și respectat un principiu fundamental al construcției europene, care se numește egalitatea de gen. Egalitatea de gen, de fapt, caracterizează standardul de civilizație al unor comunități și despre asta ar trebui să vorbim și încearcă să vorbească cele trei rapoarte. Salut raportul referitor la criză, îl consider unul realist. Fără îndoială, dacă cineva plătește nota de plată a acestei crize, în materie de gen femeile plătesc un TVA în plus, pentru că ele sunt primele beneficiare, în sens negativ, ale crizei, ele sunt cele care sunt licențiate mai rapid decât bărbații, ele sunt cele care primesc salarii mai mici decât bărbații, ele sunt cele care nu beneficiază întotdeauna de șansa de a și concilia viața profesională cu cea privată. În ceea ce privește însă stereotipurile, cred că aici chestiunile sunt mult mai nuanțate. Un raport ar fi trebuit să definească ceea ce înseamnă stereotip în valoarea lui juridică și în posibilitatea în care, în materie de subsidiaritate, multe state membre au deja definiții și încearcă să evite aceste stereotipuri. Este foarte dificil de făcut delimitarea între un drept fundamental, acela al liberei informări, care este o chestiune ce ține de drepturi și libertăți, dar și una ce ține de cultură, și incriminarea acestora ca insulte sexiste.